Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Weder Interpol noch Staatsanwaltschaften das muss man klar sagen dürfen sich zum Büttel von Diktatoren machen. Artikel 3 des Interpolstatuts verbietet ausdrücklich den Missbrauch polizeilicher Fahndung zu politisch militärisch religiösen und rassistischen Zwecken und damit auch Verhaftungen, wie sie

Wir fordern deshalb nicht nur, dass Interpol sich einfach an geltendes Recht hält, sondern auch dass alle Datenbanken zu überprüft werden, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Wir verlangen insbesondere von den spanischen Behörden, endlich ihre Praxis zu ändern und politisch motivierten Haftgesuchen nicht nachzukommen, wie das übrigens alle anderen Mitgliedstaaten der EU machen nur Spanien macht das nicht. Nicht nur das Beispiel Akhanlı zeigt, dass da einiges bei Interpol falsch ist, und ob ausgerechnet der neue Chef, einziger Vize Chef der inneren Sicherheit in China, auf Besserung hoffen lässt, steht in den Sternen, denn China ist doch bekannt dafür, genau mit solchen Haftgesuchen Dissidenten und Flüchtlingen beikommen zu wollen. Noch einmal Interpol muss das Gebot von Unabhängigkeit und Neutralität strikt wahren, und dafür sollten wir uns einsetzen.